Señora presidenta yo, en primer lugar, quiero dar las gracias al comisario y a la comisaria Thyssen —que hoy no nos ha podido acompañar— por sus palabras, por el compromiso de trabajar como nunca lo ha hecho hasta ahora en el ámbito social la Unión Europea —porque le va la legitimidad en ello—, y recordar también que ha habido un trabajo conjunto de este Parlamento para llegar aquí. Mañana aprobaremos un informe, pero aprobamos un informe después de un año de trabajo, de trabajo conjunto entre los diferentes grupos. Yo quiero agradecer especialmente también la colaboración que ha habido, una colaboración fructífera con el resto de grupos parlamentarios y, especialmente, con aquellos que han estado encargados de esta cuestión. Y hay que decirlo porque aprobamos —esperamos aprobar— mañana este informe, en un momento muy especial, justo a pocos días de la aprobación del pilar social, en una cumbre de la Unión Europea, con un compromiso firme de las tres instituciones para una hoja de ruta que defienda, reconozca y proteja los derechos sociales de los ciudadanos europeos. Así que está en nuestra mano que mañana enviemos un mensaje fuerte, conjunto, de todos o de la mayoría, de la inmensa mayoría de los grupos políticos en este sentido, porque otra cosa no se entendería y quedaría además deslucido por los mensajes que el resto de instituciones van a enviar en pocos días. Dicho esto, la desigualdad, porque nos interpela socialmente, moralmente, éticamente la desigualdad, porque hemos aprendido que funciona, que actúa como un disolvente de la confianza entre ciudadanos, y entre los ciudadanos y las instituciones europeas

y la desigualdad, porque luchar contra ella es la mejor forma de reconocer y combatir las ansiedades, las incertidumbres y los miedos que recorren los corazones de Europa, y es la mejor forma de recuperar su confianza en estas instituciones.